hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu og fimm tvö þúsund um fæðingar og foreldraorlof með síðari breytingum frumvarpið er fyrst og fremst lagt fram til að bregðast við athugasemdum eftirlitsstofnunar efta við ákvæði gildandi laga um samlagningu starfstímabila foreldra sem flytjast milli ríkja innan evrópska efnahagssvæðisins einnig er í frumvarpinu lögð til tilskipun evrópusambandsins sem kveður á um lengingu foreldraorlofs loks eru tillögur um úrbætur á gildandi lögum sem ætlað er að skýra og styrkja framkvæmd þeirra ég mun nú gera grein fyrir helstu lagabreytingunum sem lagðar eru til með frumvarpinu fyrst kem ég að því sem snýr að athugasemdum eftirlitsstofnunar efta við ellefta málsgreinar þrettándu greinar laganna en grein fjallar um samlagningu starfstímabila foreldra er flytjast milli ríkja sem eiga aðild að samningnum um evrópska efnahagssvæðið samkvæmt gildandi lögum öðlast foreldri rétt til greiðslna úr fæðingarorlofssjóði eftir að hafa verið samfellt í sex mánuði á innlendum vinnumarkaði eftir fæðingardag barns eða þann tíma þegar barn kemur inn á heimili við ættleiðingu eða varanlegt fóstur hafi foreldri verið starfsmaður eða sjálfstætt starfandi í einhverju þeirra ríkja sem eiga aðild að evrópska efnahagssvæðinu er í gildandi lögum heimilt að leggja saman starfstímabilin og meta til fæðingarorlofsréttinda aftur á móti er átt það skilyrði að foreldri skuli hafa verið virt á innlendum vinnumarkaði að minnsta kosti síðasta mánuðinn eða síðasta mánuð ávinnslutímabilsins eins og það heitir á fínu orði svo til að álita komi að leggja mun starfstímabil viðkomandi í öðru eða öðrum aðildarríkjum eftirlitsstofnun efta gerir athugasemd við þetta og telur fortakslaust skilyrði um mánuð of langan tíma í þessu sambandi stofnunin telur mikilvægt að hafi foreldrar hafið störf á innlendum vinnumarkaði beri að meta hvert tilvik fyrir sig hvað varðar möguleikann á samlagningu starfstímabila í öðrum ríkjum í frumvarpinu er burðist við þessum athugasemdum efta meginreglan verður áfram sú að foreldri skuli hafi verið að minnsta kosti einn mánuð á innlendum vinnumarkaði áður en fæðingarorlof hefst en lagt er til að við séum skemmri tíma að ræða skuli vinnumálastofnun meta hvert tilvik fyrir að út frá því hvort taka skuli tillit til starfstímabila foreldris í öðru aðildarríki í frumvarpi þessu er einnig lagt til að foreldraorlof verði lengt um þrjár vikur það er úr þrettán vikum í fjóra mánuði þetta er í samræmi við tilskipun númer tvö þúsund og tíu átján e b um framkvæmd endurskoðaðs rammasamnings um foreldraorlof ekki er gert ráð fyrir að aðildarríki innleiði þessa tilskipun fyrr en í síðasta lagi áttunda mars tvö þúsund og tólf því er í frumvarpi þessu miðað við að lenging foreldraorlofs hér á landi eigi við um foreldra barna barna sem fæðast verða ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur fyrsta janúar tvö þúsund og tólf eða síðar þar sem foreldrar fá ekki greitt fyrri það tímabil sem þeir nýta sér rétt sinn til foreldraorlofs mun lengingin ekki hafa áhrif á útgjöld ríkisins hæstvirtur forseti efnislega eru þetta veigamestu breytingarnar á lögum um fæðingar og foreldraorlof sem ég hef getið um hér að framan ég mun nú fara yfir aðrar þær breytingar á lögunum sem lagðar eru til í frumvarpinu en þær miða einkum að því að skýra og styrkja framkvæmd laganna samkvæmt gildandi lögum er foreldrum heimilt að hefja töku fæðingarorlofs þegar formleg ættleiðing hefur átt sér stað og öll gögn þar að lútandi liggja fyrir í tilvikum ættleiðinga á börnum frá öðrum ríkjum þar sem gert er ráð fyrir að fyrri einhvers konar reynslutíma áður en gengið er frá skjölum hefur réttarstaða foreldra þótt óljós við framkvæmd laganna hér er því lagt til að skýrt verði kveðið á um að foreldrum sem ættleiða barn verði heimilt að hefja töku fæðingarorlofs þegar barnið kemur inn á heimilið þrátt fyrir að um sé að ræða fyrrnefndan reynslutíma og formleg ættleiðing hafi ekki endanlega átt sér stað í þessum tilvikum þarf að liggja fyrir staðfesting þar til bærra aðila um að stefnt sé að formlegri ættleiðing lagt er til að hið sama gildi þegar um er að ræða svokallaðan reynslutíma sem fyrirhugað er að leiði til varanlegs fósturs ég árétta að hér er ekki um aukin réttindi að ræða heldur einungis gert ráð fyrir að foreldrar geti í umræddum tilvikum ættleiðingar og varanlegs fósturs hafið töku fæðingarorlofs fyrr en gert er ráð fyrir í gildandi lögum í frumvarpinu eru lagðar til ákveðnar breytingar sem ætlað er að skýra frekar þá reiknireglu sem lögin hafa að geyma og fæðingarorlofssjóður hefur viðhaft í tengslum við útreikning á greiðslum fyrir foreldra úr fæðingarorlofssjóði út frá viðmiðunartekjum foreldra enn fremur er lagt til að lögfest verði nú framkvæmdar regla sem fæðingarorlofssjóður hefur beitt varðandi það til hvaða viðmiðunartímabils skuli líta við útreikning á greiðslum úr fæðingarorlofssjóði í tilvikum þar sem foreldrar með tekjur bæði sem starfsmaður og sjálfstætt starfandi einstaklingur í skilningi laganna þykir slíkt nauðsynlegt þar sem ekki er kveðið á um það í gildandi lögum hvernig skuli fara með slík tilvik en í lögunum er hins vegar gert ráð fyrir sitt hvoru viðmiðunartímabilinu eftir því hvort viðkomandi foreldri er starfsmaður eða sjálfstætt starfandi í skilningi laganna auk þessa er í frumvarpinu lagt til að skýrt verði kveðið á um hvað telst til ósamrýmanlegra réttinda á sama tímabili og foreldri ætlar að nýta sér rétt sinn til greiðslu úr fæðingarorlofssjóði eða fæðingarstyrks meðal annars er gert ráð fyrir að fái foreldri orlofslaun eða greiðslur vegna starfsloka geti það ekki nýtt sér rétt sinn til greiðslna úr fæðingarorlofssjóði eða fæðingarstyrks á sama tímabili að lokum nefni ég að í gildandi lögum um fæðingar og foreldraorlof er kveðið á um að sé þungaðri konu nauðsynlegt af heilsufarsástæðum að leggja niður launuð störf meira en mánuð fyrir áætlaðan fæðingardag barns skuli hún eiga rétt á greiðslum í fæðingarorlofi þann tíma en þó aldrei lengur en tvo mánuði í frumvarpi þessu er lagt til að hið sama skuli gilda þegar þungaðri konu er nauðsynlegt af heilsufarsástæðum að hætta atvinnuleit fái hún greiddar atvinnuleysisbætur og væri þar með þátttakandi á innlendum vinnumarkaði í skilningi laganna ástæður þessa er sú að upp hafa komið tilvik þar sem þungaðar konur hafa ekki getað verið í virkri atvinnuleit vegna heilsufarsastæðna og þar af leiðandi ekki átt rétt á atvinnuleysisbótum þar með hefur komið rof í ávinnslu þeirra til fæðingarorlofs sem hefur orðið til þess að þær hafa jafnframt ekki átt rétt á greiðslum úr fæðingarorlofssjóði að mati fjármálaráðuneytisins er áætlaður kostnaður vegna þessara breytinga um tíu milli krónur á ári en á undanförnum árum hafa greiðslur fæðingarorlofssjóðs vegna veikinda mæðra á meðgöngu verið á bilinu hundrað til hundrað þrjátíu og fimm milljónir króna hæstvirtur forseti ég hef nú rakið helstu breytingar á lögum um fæðingar og foreldraorlof sem hér eru lagðar til eins og ég gat um í upphafi er frumvarpið einkum lagt fram til þess að bregðast við athugasemdum eftirlitsstofnunar efta við ákvæði gildandi laga sem varðar samlagningu starfstímabila foreldra sem flytjast milli ríkja sem eiga aðild að samningnum um evrópska efnahagssvæðið einnig er í frumvarpinu lögð til innleiðing á tilskipun evrópusambandsins um lengingu foreldraorlofs loks eru tillögur um breytingar

vonast ég eftir góðum undirtektum þingsins en vísa frumvarpinu að lokinni umræðu til umfjöllunar háttvirtur félags og tryggingamálanefndar og til annarrar umræðu